færeyska þjóðin hefur sýnt það og sannað að henni er mjög umhugað um það að velgengni fái að ríkja á íslandi færeyingar hafa með boði sínu um lán til íslendinga sýnt takmarkalaust göfuglyndi sem er þegar skráð í íslenska sögu

svo miklum eins og fram hefur komið að íslenska þjóðin þarf að taka mikil og stór lán gríðarlega miklar upphæðir út af ástæðum sem margir hafa rakið hér

eru út af því að íslenskir bankar fóru í gjaldþrot

það hefur verið rætt um það hvar eigi að fá lánið hvað sé skynsamlegast og réttast ég held að allir séu nú eða langflestir á þeirri skoðun að sú ákvörðun sem ríkisstjórnin hefur tekið að leita eftir láni hjá alþjóðagjaldeyrissjóðnum sé rétt vegna þess að með því að fá lán þar fæst alþjóðleg viðurkenning á því að það sem við erum að gera í okkar endurreisn og viðleitni til að bæta hag landsins að það fari eftir eðlilegum leiðum það má líka velta því upp þegar talað er um hvernig lífið hefur verið hér á íslandi í fjármálaheiminum þá hefur það verið mjög óábyrgt það hefur verið mjög glannalegt og menn hafa farið mörgum stórum orðum um það hversu óábyrgt fjármálalíf íslenska samfélagsins hefur verið miðað við það þá er nú varla hægt að vænta þess að eitthvert eitt ríki væri tilbúið að koma hér og lána íslendingum fleiri fleiri hundruð milljarða eða hvað á nú að segja háa tölu án þess að nokkur skilyrði eða ákvæði væru sett það er alveg ljóst herra forseti að vandinn sem við stöndum nú frammi fyrir hann er það mikill að það liggur í augum uppi að næstu vikur næstu mánuðir og jafnvel og þjóð sem er í þeirri stöðu sem ísland er það er mjög óábyrgt að mínu mati að segja að það sé hægt að koma inn með fjármagn breyta ástandinu þannig og fá peninga með þeim hætti að allt verði eins og áður var við stöndum frammi fyrir vandamálum og það er það sem bent hefur verið margsinnis á en hvernig ætlum við að taka á vandamálunum og hvert munum við horfa það eru margir nú þegar sem horfa fram á atvinnuleysi eða eru orðnir atvinnulausir og inn í það þurfum við að horfa hvaða möguleika er hægt að koma með til þess að fólk geti fengið vinnu aftur okkar ágæti utanríkisráðherra hæstvirtur ingibjörg sólrún gísladóttir hún talaði um það í sinni ræðu í dag að við ættum að efla samtök iðnaðarins samtök sprotafyrirtækja með því að atvinnuleysistryggingasjóður taki upp samstarf við það með sama hætti og atvinnuleysistryggingasjóður

og sjávarútvegsfyrirtækja sem urðu fyrir tjóni vegna niðurskurðarins á fiskveiðiheimildum

að það sé í lagi að auka þorskveiðiheimildirnar og mín skoðun er sú að þær eigi ekki að fara bara beint á skipin eftir sömu reglum og verið hefur heldur að það eigi að setja þær heimildir á markað og gefa þannig mörgum möguleika á því að sækja á þau mið núna um þessar mundir þá horfum við líka fram á það að margir byggingarverkamenn eru að missa vinnuna það er náttúrlega vegna þess að það verður ekki mikið meira byggt í þessu landi það verður ekki meira byggt í þessu landi að svo komnu máli því hér fyrir ofan borgina eða í borginni til dæmis þessari höfuðborg og í kópavogi garðabæ og ég veit ekki hvort á segja í mosfellsbæ og víða um land er fullt af tómu húsnæði og ekki halda menn áfram að byggja þessi stóru musterin sem menn hafa verið að byggja undanfarið og þá verður fólkið byggingarverkamennirnir þeir munu náttúrlega missa sína vinnu þá þurfa þeir að fá aðra vinnu hver á hún að vera ég segi meðal annars ættum við að reyna að sjá tækifæri í sjávarútveginum sjá tækifæri í því að gefa fleirum möguleika til aðgangs að fiskimiðunum og þá væri einmitt tilvalið eins og ég segi að auka veiðiheimildir leyfa þeim sem eru með minni útgerðir og minni báta að bjóða í og fara að róa annað langar mig til að segja hér af því að hæstvirtur utanríkisráðherra var að nefna sprotafyrirtækin í ræðu sinni í morgun þá verð ég náttúrlega að nefna þá atvinnugrein sem miklar vonir eru bundnar við en hefur kannski herra forseti verið svona í ekki eins mikilli framrás og ætla hefði mátt vegna þess að það hefur kannski skort meira rannsóknarfé inn í þá atvinnugrein en það er þorskeldi ég var í för með hæstvirtum sjávarútvegs og landbúnaðarnefnd vestur á fjörðum þar sem við sáum það og það glæsilega starf sem þar hefur átt sér stað og sú viðleitni sem þar hefur átt sér stað til þess að efla þarna nýja atvinnugrein og vera með þorskeldi en það sem forsvarsmenn þess kvörtuðu undan eða bentu á það var það að það vantaði meira rannsóknarfé til að ýta undir þessa atvinnugrein til þess að þróunin gæti verið örari og afköstin meiri og arðsemin meiri mig langar

og það eru fleiri fleiri þúsundir manns sem hafa lagt sér krækling til matar bara í dag og ég spyr hvers vegna eru íslendingar ekki búnir að vera að selja krækling til annarra landa í mörg mörg ár hér er í raun og veru um atvinnugrein að ræða og atvinnuveg sem stundaður er í mörgum löndum en við höfum ekki sett nógu mikið í það þetta er eitt af því sem ég tel að við ættum að gera vegna þess að það er minni markaður núna til dæmis með fullri virðingu fyrir þeim eðlislétta málmi sem ál heitir að þá er ekki svo mikil ásókn í að kaupa það núna en það er alltaf ásókn í það að fá mat og matur í heimi þar sem fólki fjölgar það þarf þá að framleiða meiri mat að þessu skulum við gefa gaum herra forseti mig langar til að fara inn á margt margt annað en mig langar bara að segja það að þegar fólk lendir í vanda þá lítur maður í allar áttir og maður spyr hvernig kemst ég út úr vandanum hvernig kemst ég út úr þessum vandræðum og ég vil segja það að þó ýmsir hafi haldið því fram að ráðamenn þjóðarinnar hafi ekki verið að benda á ýmsar leiðir þá hefur það verið gert en auðvitað er þetta ekki þannig að vandinn sé bara leystur einn tveir og